Hvala, spoštovani podpredsednik! Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, določa novo davčno olajšavo. Predlagana je je olajšava za donacije društvom, ki delujejo v javnem interesu, na področju športa. Zavezanec, ki nameni donacijo takemu društvu, je po predlogu predlagateljev, pod določenimi pogoji, upravičen do znižanja davčne osnove, za dvakratni znesek plačane donacije. Če to društvo donacijo uporabi za organizacijo ali sodelovanje na športnih prireditvah ali za investiranje v osnovna sredstva in opremo, ki jo društvo potrebuje za svoje delovanje. Vlada se zaveda pozitivnih učinkov športa, zato je treba opozoriti na ukrepe različnih politik, ki se že izvajajo. V pripravi so zakonodajni akti in druge aktivnosti pomembne za zagotavljanje ugodnega okvira za področje športa. Z davčnimi ukrepi se lahko zasledujejo usmerjeni cilji, vendar ob hkratnem zagotavljanju poštenega in učinkovitega obdavčenja. Vse navedeno pomeni, da je potrebno na posamezne predloge gledati celovito, ne samo z vidika enega ukrepa, ene skupine in enega področja. V veljavnem zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb je že določena olajšava za donacije, za tako imenovane nepridobitne namene, tudi za športne. Zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonodajo Evropske unije se lahko uveljavlja tudi za donacije za države članice v Evropski uniji in za evropski gospodarski prostor. Po podatkih obračunov za davek od dohodkov pravnih oseb za leto dva tisoč sedemnajst je to olajšavo uveljavilo deset tisoč tristo osemintrideset davčnih zavezancev, se pravi, devet celih devet procenta vseh zavezancev za davek od dohodkov pravnih oseb, pri čemer ni mogoče izločiti zavezancev, ki so uveljavili le olajšavo za donacije za športne namene, temveč je to podatek za vse nepridobitne namene. Z olajšavo za donacije so zavezanci zmanjšali davčno osnovo za triindvajset milijonov evrov, kar pomeni znižanje prihodkov iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb v približno za štiri milijone evrov. Če bi navedeni zavezanci izkoristili to olajšavo v celoti, bi lahko zmanjšali davčno osnovo za približno sto šestindevetdeset milijonov evrov. Olajšavo za donacije ima ima tudi Zakon o dohodnini, se pravi, za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Dodatno je v Zakonu o dohodnini za namene financiranja splošnih koristi in namenov za šport določen tudi inštitut dela dohodnine do višine nič cele pet procenta. Vlada poudarja, da ti ukrepi niso izkoriščeni v celoti, opozarja pa tudi na druge ukrepe, ki za zavezance pomenijo ugodno davčno obravnavo. Tako na primer Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb določa možnost prenašanja izgub ter druge splošne olajšave, vključno z ugodno davčno stopnjo. Za davčne zavezance, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, določa tudi oprostitev davka za dohodke iz opravljanja te dejavnosti. Davčne olajšave morajo biti določene tako, da je njihovo uveljavljanje enostavno. Dodatni pogoji, kot na primer, da se donacije pri športnem društvu porabijo le za točno določena vlaganja oziroma za organizacijo in sodelovanje na športnih prireditvah, nadalje navezovanje na javni interes in podobno, terjajo tudi posebno preverjanje in dokazovanje, kar je povezano s stroški, z administrativno obremenitvijo in pravno varnostjo. Predlog zakona ni oblikovan tako, da bi jasno in nedvoumno določil razmejevanje do veljavne davčne olajšave za donacije, z vidika višine pa je nesorazmeren v primerjavi s splošno olajšavo za donacije. Opozoriti je treba tudi na dejstvo, da zanemarja druge nepridobitne cilje kot so splošno koristni, dobrodelni, religiozni, invalidski, humanitarni in drugi. Vlada meni, da lahko le kombinacija ustreznih ukrepov na davčnem področju in hkrati zagotavljanje premišljene postopne javnofinančne konsolidacije vodi do trajnega in primernega okolja tudi za delovanje in razvoj športa. Predlog navedenega zakona tega cilja ne zasleduje, glede na vse navedeno vlada predlog zakona ne podpira. Hvala.